þingskjali fjögur hundruð níutíu og tvö á því þingskjali kemur fram hvaða gestir komu til nefndarinnar og eins tilgangur frumvarpsins og hlutverk fasteignamatsins um aldamótin síðustu ákvað löggjafinn að fjórfalda umsýslugjaldið sem húseigendur greiða tímabundið og verja því til uppbyggingar á landskrá fasteigna að lokinni þeirri uppbyggingu skyldi leitað annarra tekjustofna alþingi hefur frá þeim tíma oft þurft að taka afstöðu til gjaldsins og hafa þá komið fram efasemdir um réttmæti þess að láta húseigendur eina bera kostnað af landskrá fasteigna þingið ákvað að framlengja gjaldið fyrst fyrir árin tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex og svo fyrir árið tvö þúsund og sjö í ljósi þess að um væri að ræða óklárað verkefni og vegna þeirra brýnu þjóðfélagslegu þarfa sem skránni er ætlað að uppfylla um

hið sérstaka umsýslugjald verði lagt niður en þess í stað komi sérstakt brunabótamatsgjald sem húseigendur beri kostnað af í athugasemdum kemur fram að gjaldið ákvarðist með hliðsjón af því hvert hlutfall kostnaðar brunabótamats er af heildarútgjöldum fasteignamats ríkisins heildarútgjöld eru áætluð sjö hundruð og fimmtán milljónir króna fyrir árið tvö þúsund og sjö í úttekt ríkisendurskoðunar frá tólftu desember tvö þúsund og sex kemur fram að starfsemi fasteignamats ríkisins sé svo samofin rekstri landskrár fasteigna að þar verði ekki skilið á milli húseigendur munu samkvæmt því bera kostnað af rekstri landskrár fasteigna verði frumvarpið samþykkt í annan stað gerir frumvarpið ráð fyrir að afnotagjald sveitarfélaga vegna landskrár fasteigna verði lögbundin en fram að þessu hafa þau verið ákveðin í gjaldskrá sem fjármálaráðherra setur er lagt til að gjöldin taki sem fyrr mið af heildarfasteignamati innan viðkomandi sveitarfélags en að hlutfall álagningar hækki frá því sem verið hefur samband íslenskra sveitarfélaga hefur mótmælt breytingunni og bendir meðal annars á að hækkun á framlagi sveitarfélaga sé ekki nægilega vel ígrunduð og gangi gegn sjónarmiðum sem vísað er til í áliti félagsmálanefndar í tengslum við afgreiðslu laga númer hundrað fjörutíu tvö þúsund og fimm með hliðsjón af framangreindu leggur nefndin til að a og b liður fyrstu efnismgr fyrstu grein frumvarpsins komi inn í lög um skráningu og mat fasteigna númer sex tvö þúsund og eitt sem bráðabirgðaákvæði og að það gildi í eitt ár frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta eftir það leggist ekkert brunabótamatsgjald á húseigendur og sveitarfélög greiði gjöld í samræmi við þá þjónustu sem þeim er veitt nefndin telur eðlilegt að leitað verði leiða sem tryggi að fasteignamat ríkisins geti borið sig sjálft með tekjum af þjónustu við aðila sem helst nota upplýsingar úr skránni til að mynda í þágu atvinnurekstrar til álagningar opinberra gjalda eða til að skrá hagsmuni sína ýmist verði gerðir samningar um stór verkefni til dæmis við samband íslenskra sveitarfélaga eða sett verði reglugerð um þjónustugjöld þá leggur nefndin til að lögum um aukatekjur ríkissjóðs númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og eitt verði breytt þannig að tekjur af gjaldi sem nú er innheimt á grundvelli tuttugasta og fimmta tölulið fjórtándu greinar laganna renni til fasteignamats ríkisins í formi þjónustugjalds er sú breyting hugsuð til að vega upp á móti skerðingu sem leiðir af niðurfellingu sérstaks brunabótamatsgjalds á húseigendur nefndin telur koma til greina að hugað verði að framangreindum atriðum samfara vinnu innan ráðuneytisins sem vísað er til í almennum athugasemdum frumvarpsins og snýr að bættri framkvæmd við skráningu og mat fasteigna nefndin leggur einnig til að skoðað verði hvernig nýta megi best þá sérþekkingu sem orðið hefur til við uppbyggingu landskrár fasteigna nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem getið er um á þingskjali fjögur hundruð níutíu og tvö háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson og magnús stefánsson skrifa undir álitið með fyrirvara háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson bjarni benediktsson gunnar svavarsson með fyrirvara magnús stefánsson með fyrirvara ólöf nordal og lúðvík bergvinsson